Monsieur le Président, l'Europe, je le rappelle, est le premier continent responsable de la déforestation importée. Dans le monde, 13 millions d'hectares sont déboisés chaque année et la grande majorité de cette déforestation a lieu dans les forêts tropicales. Une fois encore, l'Union européenne agit comme principal maillon de la chaîne de la déforestation, celle ci est majoritairement liée à trois produits de base le soja, le bœuf et l'huile de palme. Il y a un lien direct entre la déforestation et le changement climatique, puisque 12 des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont la conséquence de ce déboisement. Il dégrade les écosystèmes endémiques majeurs, notamment dans les zones tropicales, si importantes pour la régulation des températures. J'aurais pu voter favorablement pour ce rapport, s'il ne contenait pas deux erreurs majeures. Premièrement, encore une fois, nous sommes en présence d'un rapport qui permettra à des ONG de condamner des États souverains via les fameux tribunaux d'arbitrage. C'est une atteinte inqualifiable à la souveraineté de nos nations. Deuxièmement, l'Union européenne ne fait que se donner bonne conscience. Il est inutile de créer des produits estampillés zéro déforestation alors que le problème central reste les accords de libre échange. Là encore, votre vision européiste nuit tant aux producteurs qu'à l'environnement, vous êtes donc fatalement un maillon de la chaîne de la déforestation. Sortons des trop nombreux traités de libre échange que l'Union européenne a ratifiés, défendons un autre modèle tourné vers le localisme, stoppons cette libéralisation à outrance et revenons en à un modèle réellement éthique.